Na projednání tohoto návrhu a na hlasování o něm je opravdu nejvyšší čas, protože je žádoucí jej schválit do konce letošního roku, kdy uplyne doba platnosti finančního nástroje. Pozměněný návrh Evropské komise si klade za cíl zjednodušit existující procedury pro sdílení a spolufinancování dopravy a zavést zjednodušená pravidla pro aktivaci mechanismu civilní ochrany v případě mimořádných událostí ve třetích zemích, čímž se výrazně sníží administrativní zátěž Evropské komise i členských států. To je určitě cesta kupředu. Z pohledu Výboru pro regionální rozvoj bych ještě rád připomněl, že základní zásadou civilní ochrany by mělo být řešení problémů na nejnižší možné úrovni. V tomto ohledu nesmíme zapomínat na příslušné orgány veřejné správy, včetně regionálních a místních orgánů, které mají k řešení problémů nejblíže.